2010 ist das internationale Jahr der Artenvielfalt und die EU ist dabei, eine neue Strategie für die Biodiversität voranzutreiben, also für den Schutz der Tier und Pflanzenarten innerhalb des Gebietes der Europäischen Union. Es würde viel zur Glaubwürdigkeit der Europäischen Union beitragen, wenn wir auch international, auf der globalen Ebene, die gefährdeten Tier und Pflanzenarten schützen und uns dafür einsetzen würden.

Die EU muss sich zum Anwalt all der Arten machen, die durch verschiedene Einflüsse, insbesondere durch Übernutzung oder durch zerstörerische und illegale Praktiken, gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht sind.

Ich will wegen der Kürze der Zeit nur einige exemplarische Arten nennen, die unseres Erachtens einen hohen oder sogar höheren Schutz brauchen. Da ist einmal der afrikanische Elefant.

Es muss bei dem Verbot des internationalen Handels, insbesondere mit Elfenbein, bleiben. Da ist zweitens der asiatische Tiger. Der ist nun wirklich von der Ausrottung bedroht, und wir fordern mit vielen Vertragsstaaten die Verschärfung der Schutzbestimmungen, insbesondere gegen den illegalen Handel mit Körperteilen und Derivaten des Tigers.

Da ist drittens der Schutz der Eisbären. Der Klimawandel bedroht sowieso den Lebensraum dieser Tierart, und auch hier gibt es einen zunehmenden Handel mit Körperteilen von Eisbären. Also hier sind wir auch für die Heraufstufung von Anhang II in Anhang I. Ich will noch den Schutz verschiedener Arten der Haie erwähnen.

Umstritten ist die Einstufung des Roten Thunfischs, der im Mittelmeer und im Atlantik vorkommt. Meine Damen und Herren, wir kennen die Empfehlungen der Ad hoc Arbeitsgruppe der FAO, der Welternährungsorganisation, die den Roten Thunfisch in Anhang II belassen will.

Hintergrund sind die Daten, die sich da vor einem auftun.

Es gibt eine Dynamik und eine Beschleunigung der Gefährdung dieses Fisches, und deshalb sind wir im Ausschuss mit großer Mehrheit der Meinung gewesen, diese Art gehört in den Anhang

Das ist der Konflikt, vor dem wir stehen.